Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że te zalecenia są bardzo ważne dla konsumentów. Konsumenci w wyniku tych zaleceń powinni być znacznie bardziej świadomi swoich praw. Mówię celowo, że powinni być, bo nie jest powiedziane, że tak się na pewno stanie.

Rzecz w tym, żeby nie tylko specjaliści, ale także konsumenci i nabywcy potrafili prawidłowo odczytywać informacje, jakie są im przekazywane.